frú forseti ég vona að mér hafi tekist að skýra þetta og þetta liggi ljóst fyrir að kröfuhafarnir þar eru einfaldlega bara kröfulýsingarlistarnir til staðar og háttvirtur þingmaður getur skoðað það þeir eru óbeinir það má segja að þeir séu óbeinir eigendur að bönkunum í gegnumskilanefndirnar sem aftur eiga eignarhaldsfélag sem heldur í einu lagi utan um þessa eign búsins eins og hverja aðra fjármálaeftirlitið setur síðan strangar reglur um það hvernig stjórn er fyrir komið og

hvað vill hann telur hann að ríkið hefði átt frekar að velja þann kosta að eiga bankana og binda þetta gríðarlega fé sem til þess hefði þurft með milljarðatuga vaxtagreiðslum á ári í viðbótarkostnað sem af því hefði leitt ríkið hefur nóg með

ríkið að þurfa ekki að reiða fram þetta fé og borga af því vexti og binda það og taka á sig þær skuldir og þærskuldbindingar sem því fylgir

frá sjónarhóli okkar stöðu nú var þetta mjög góður kostur hverjir voru hinir kostirnir ja hvað leggur háttvirtur þingmaður til átti ríkið að hafna því vegna þessara vankanta sem háttvirtur þingmaður er hér að gera mikið úr átti ríkið að eiga bankana sjálft er það það